Gospođo predsjednice, ovaj slučaj dobro opisuje delikatnu poziciju Europske unije u globalnim diplomatskim, vojnim i trgovinskim odnosima. Mi smo ključan partner Sjedinjenim Američkim Državama i zbog toga smo dugi niz godina, pa čak i desetljeća, uživali određene povlastice, no to partnerstvo može imati i negativnih strana kao u slučaju poslovanja naših tvrtki u Iranu u trenutku kad SAD još uvijek nije u potpunosti ukinuo sankcije toj zemlji. Neki kolege će ovo iskoristiti kako bi propitkivali partnerstvo s Amerikom, a ja mislim da je to pogrešno. Ovo je situacija na kojoj treba graditi novu poziciju Europske unije kao snažnog samostalnog aktera na globalnoj razini koji uživa povjerenje svojih američkih partnera, a u očima istočnih sila im dodaje potrebnu dobronamjernost i vjerodostojnost. Isprepletenost europskih i američkih vrijednosti i interesa je konstanta koju nema smisla nijekati, ali to ne znači da Europa ne može igrati konstruktivniju ulogu i u određenim slučajevima biti ta koja udara tempo i određuje smjer politike Zapada.